Herr Präsident, werte Kommissarin, werte Kolleginnen und Kollegen! Die EU Mautrichtlinie befasst sich mit der Frage, welche Abgaben der Verkehr auf Europas Straßen leisten muss. Kurz gesagt Wer zahlt wieviel für die Straßenbenutzung?

Nein, das ist auch ein wichtiges Thema der Umweltpolitik. Als Tirolerin weiß ich genau, dass Lärm, Luftverschmutzung und Staus eine enorme Belastung für die Bevölkerung darstellen. Vor allem ist der Güterverkehr für einen Großteil der CO2 Emissionen aus dem Verkehrssektor verantwortlich. Bei der Verlagerung auf die Schiene kommen wir viel zu langsam voran.

Solange es aber für private Pkw kein europaweit einheitliches Mautsystem gibt, bin ich für die Beibehaltung unserer österreichischen Autobahnvignette. Ich werde mich also in der Abstimmung für einen sauberen Lkw Verkehr und den Erhalt der österreichischen Vignette einsetzen.